Domnule președinte, în România strada nu cere schimbarea guvernului cum au spus doamnă Dăncilă și domnul Bostinaru, ci retragerea ordonanțelor.

Dar nu doar banii sunt în joc, ci și onoarea țării. A arătat o chiar un ministru din guvernul socialist care tocmai a demisionat. Nu pot accepta impostura sau minciuna a spus acest ministru din partidul socialiștilor români. Îi invit, de aceea, pe socialiștii europeni să reflecteze la acest gest, solidaritatea lor cu corupții care se autoamnistiază este inacceptabilă. Le sugerez să nu uite că românii l au răsturnat în 1989 pe Ceaușescu și sunt convins că ei sunt în stare să îl pună la locul lui și pe Dragnea, iar locul lui nu e în fruntea Parlamentului României, este în altă parte.